Gospođo predsjednice, u prvom redu želim reći da podržavam izvješće kolege Iacolina, kao što i podržavam ovu inicijativu Europske komisije.

Naravno, u izvješću tražimo da taj Ured europskog javnog tužitelja bude neovisan, neovisan od nacionalnih vlada, od EU institucija, od bilo kakvog oblika političkog utjecaja. Tražimo i da se poštuje princip supsidijarnosti, međutim ovdje bih isto tako rekao da taj princip supsidijarnosti ne mora biti alibi da bi se krile neke prakse političkog utjecaja na javne tužitelje koji nažalost postoje u nekim državama članicama. I zato podržavam ovo izvješće i pozivam države članice da isto tako podrže ovu inicijativu.